Tu, w Parlamencie Europejskim, odpowiadamy za dobry budżet przed mieszkańcami Europy i naszymi wyborcami. Wspólnotowe rozwiązywanie problemów europejskich to szlachetne i piękne zadanie, dlatego nasze postępowanie musi być w tym zakresie bardzo prawdziwe. Jeśli w dokumentach Unii Europejskiej napisano, że trzeba dbać o rolnictwo, to nie możemy zgodzić się na propozycję Rady, by zmniejszyć zobowiązania i płatności w dziale drugim Zrównoważony wzrost i zasoby naturalne.

Jeśli chcemy czuć się bezpiecznie na dworcach kolejowych, lotniskach i w metrze, to chronimy granice Unii Europejskiej, dlatego właśnie EKR złożył poprawkę by wzmocnić Frontex i Europol.

Uniwersytety i naukowcy muszą mieć pieniądze na badania i bezpieczne technologie, aby nowocześnie kształcić i przeciwdziałać bezrobociu, także bezrobociu wśród młodych ludzi. Bądźmy zatem realistami, rozwiązujemy realnie problemy, proponujmy bardzo racjonalne rozwiązania, które dotyczą Unii Europejskiej, które dotyczą mieszkańców Wspólnoty, i wspólnie stawiajmy czoła tym problemom.